Mi, mindnyájan itt, ahogy a kárpátaljai magyar közösség Ukrajnában is, azok közé tartozik, akik elítélik az erőszakot, és egy szuverén Ukrajna európai integrációjában bíznak. De ez semmiképp nem érhető el a közösség nyelvi jogainak, a kisebbségi nyelvi jogoknak az eltörlésén keresztül. Érthetetlen, hogy az új ukrán parlament első döntései között miért is vonta vissza a kisebbségek nyelvi jogait szabályozó törvényt, amely az Ukrajnában élő összes kisebbségre, így a százötvenezres kárpátaljai magyar közösségre is vonatkozott. Az Európai Unió irányába vezető úton a kisebbségi jogok tiszteletben tartása megkérdőjelezhetetlen.